Napriek tomu, že považujem Izrael za vyspelú a civilizovanú krajinu a rešpektujem právo izraelského ľudu na pokojný život vo svojej krajine, nemôžem prehliadať tie represívne kroky, ktoré izraelské bezpečnostné zložky podnikajú proti palestínskemu obyvateľstvu a ktoré presahujú rámec oprávneného postupu. Nechcem opakovať znepokojenie

Myslím, že rovnako dôležité je poukázať na neprípustnosť mechanizmu izraelskej administratívnej väzby bez obvinenia. Takto zadržiavaní Palestínčania sú väznení bez obvinenia a bez súdu.